Herr Präsident! Wir als Grüne teilen nicht die Dringlichkeit, mit der jetzt nach einem Investitions oder Handelsabkommen mit Taiwan gefragt wird. Schließlich investieren europäische Unternehmen bereits in Taiwan. Investitionen aus der Europäischen Union stehen sogar an erster Stelle in Taiwan. Beide Ökonomien sind bereits gut integriert.

Wir verhandeln auch schon mit den USA, Kanada, Indien, um nur ein paar zu nennen. Wir bringen uns auch als Parlament in eine schwierige Situation, wenn wir kaum hinterherkommen mit dem Analysieren und Beobachten der Verhandlungen, zumal wir ja auch den Anspruch haben, solche Abkommen auch nach dem Abschluss zu verfolgen. Auch wir als Grüne sind natürlich der Meinung, dass es gut ist, dass wir die Beziehungen mit Taiwan nicht vergessen, vor allem, wenn wir gleichzeitig ein Investitionsabkommen mit China verhandeln. Die EU tut gut daran, die positiven Entwicklungen in Taiwan in Bezug auf Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen und diese Unterstützung auch deutlich zu machen. Für uns ist es wichtig, dass wir die bilateralen Beziehungen in diesen Bereichen unterstützen und nicht nur aus der ökonomischen Perspektive betrachten. Wenn wir schon einen verstärkten Dialog anstreben, dann sollte der eben nicht nur aus Handelsfragen bestehen.